sögðu að hagsmunagæslan hafi ekki verið í lagi við höfum ekki náð að koma okkar skoðunum á framfæri hvað hafa menn verið að gera síðastliðin fjögur ár í því að reyna að koma nákvæmlega þeim skoðunum á framfæri um að sjálfbærni í að stjórna fiskveiðum er lykilatriði það hefur greinilega mistekist gagnvart evrópusambandinu síðastliðin fjögur ár vegna þess að hvað gerðist hér á síðustu vikunni evrópusambandið skipti um skoðun það hoppaði yfir á skoðun norðmanna um að það væri í lagi að stunda hér óhóflegar veiðar við skulum ekki vera með miklar yfirlýsingar hér gagnvart færeyingum ég hef enga trú á að þeir hafi gert einhverja samninga bak við tjöldin fyrr en ég tek á því varðandi noreg þá er það ekki nýtt að við höfum staðið í fiskveiðideilu við noreg þó að þetta sé vinaþjóð og grannþjóð og okkar helsta samstarfsþjóð á mörgum sviðum ég held að við ættum að halda áfram hér með samstöðu pólitískt samstöðu um það verklag og þann málarekstur sem við höfum verið með ég veit ekki hvað þeir þingmenn sem hér komu upp háttvirtir þingmenn steingrímur j sigfússon össur skarphéðinsson og árni